Gospodine predsjedniče, tržišno nadmetanje ne treba postojati samo među gospodarskim subjektima, nego i među državama članicama. Nažalost, u ovom se domu konkurencija među članicama dominantno smatra nepoštenom praksom, a većina kolega zagovara harmonizaciju poreza koja će zabetonirati postojeće stanje i slabije razvijene članice trajno ostaviti u zaostatku za onim razvijenijima.

Zato što je prilično jasno da članice koje nemaju razvijenu infrastrukturu, veliko unutrašnje tržište i visokokvalificiranu radnu snagu teško mogu privući ulaganja na bilo koji drugi način osim poticajnim poreznim politikama.